Investițiile în noile tehnologii care vor viza reducerea consumului de energie vor avea un impact semnificativ pe piața națională și regională a forței de muncă și vor îmbunătăți securitatea energetică a Uniunii Europene.

Cetățenii europeni nu pot să suporte singuri costurile modernizării sistemelor energetice. Suma maximă care poate fi alocată în acest sens din Fondul european de dezvoltare regională nu este suficientă și trebuie majorată la un nivel cât mai mare. Comisia trebuie să aducă un sprijin complementar prin crearea, până în 2014, a Fondului pentru eficiență energetică, care ar putea fi cofinanțat de către Uniunea Europeană, Banca Europeană de Investiții și statele membre.